Hvala. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na tretji seji desetega januarja obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki ga je v obravnavo in sprejem državnemu zboru predložila vlada. Rok za vlaganje amandmajev se je iztekel v petek, četrtega januarja, v poslovniškem roku pa so amandmaje vložile poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Pri delu odbora je sodeloval državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport doktor Jernej Štromajer, prorektor Univerze na Primorskem in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Državni sekretar je uvodoma povedal, da se v odloku študijska področja pretvorijo iz Klasius P v Klasius Pšestnajst v skladu z Uredbo o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki se je začelo uporabljati prvega januarja lani. Predlog odloka prinaša jasnejši zapis trajanja mandata članov zavoda v skladu z Zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata Pri Fakulteti za vede o zdravstvu se dodaja študijsko področje izobraževanja znanosti in izobraževanje učiteljev, k čemur je vlada že podala soglasje na svoji seji dne dvajsetega novembra dva tisoč osemnajst. Hkrati se prinaša zapis vrstnega reda članic po abecedi. Prorektor Univerze na Primorskem, izredni profesor doktor Boris Kavur je povedal, da se na podlagi sklepa vlade spreminja tudi študijsko področje pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka preučila z vidika njegove skladnosti z z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica pa je pojasnila, da večina vloženih amandmajev ustrezno upošteva pripombe k predlaganemu odloku, je pa opozorila na njihovo pripombo glede vprašanja, ali je sploh potrebno dopolnjevati odlok glede na to, da sam odlok pooblašča univerze, da to storijo s statutom. Odbor je brez razprave sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije k četrtemu in petemu členu. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga odloka skupaj in jih sprejel. Hvala.